Nem szeretünk erről beszélni, de mindannyian tudjuk, hogy a Földközi tenger az elmúlt évek során menekültek tízezreinek a tömegsírjává vált. Néha fölkapjuk a fejünket egy egy borzalmas tragédia kapcsán, de aztán minden megy tovább úgy, mint azelőtt ment.

De azt is világosan kell látni, hogy sem a legelrettentőbb határvédelem, sem a menekülteket segítő NGO k elleni indokolatlan vádaskodás nem fogja ezt a helyzetet föl vagy megoldani. Azt kellene végre megértenünk, hogy pusztán a határok lezárásával, a minél szigorúbb ellenőrzéssel nem fogjuk tudni megoldani ezt a helyzetet. A közös európai menekültügyi politika csak akkor lesz képes működni, ha a tagállamok végre félreteszik az önös szempontjaikat, és valóban közös politikát akarnak. Amíg egyszerűen tudomásul vesszük azt, hogy vannak tagállamok, amelyek minden következmény nélkül megtagadhatják a közös politikában való részvételt, addig nem fog történni az égvilágon semmi. Tusk úrnak a visegrádi országok elutasító menekültügyi politikájával kapcsolatos megértő megjegyzései pedig csak a közös európai politikai ellenzőit segítik. Az Európai Parlament az elmúlt másfél év során számos jelentést, indítványt terjesztett elő, készített elő, amelyeknek az implementálása megteremthetné a szabályozott legális utakat kínáló bevándorlás és menekültügyi politika kereteit. Hogy nem történik semmiféle fajta előrelépés, annak egyetlen oka van, nevezetesen, hogy a Tanács semmiféle hajlandóságot sem mutat komoly tárgyalásokra, képtelen egységes álláspontot kialakítani. Pedig minden további késedelem az embercsempészek malmára hajtja a vizet, és tudnunk kell, hogy senki, de senki sem bújhat ki a közös felelősség alól, még a Tanács sem.